Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin ich möchte Sie auch hier begrüßen an der anderen Seite des Tisches und wünsche uns allen gute Zusammenarbeit werte Kolleginnen und Kollegen!

Da sagen die einen, es ist schlecht, und die anderen sagen, es ist gut. Ich finde es ausnahmslos gut, was wir hier machen.

Es ist ein Signal dafür, dass ein Hotspot nur dort funktioniert, wo auch wirklich Internet ist und wo schnelles Internet ist.

Es gibt nach wie vor vor allen Dingen in ländlichen Gebieten die sogenannten weißen Flecken.

Ich habe in meinem Wahlkreis den Gemeinden sehr angeraten, sich für diese Initiative zu bewerben.

Das Fazit lautet Lasst es uns tun und lasst es uns unbürokratisch tun.